Aș dori să atrag atenția plenului asupra unei situații absurde, care aduce prejudicii grave agricultorilor români și ridică semne de întrebare cu privire la buna utilizare a fondurilor europene pentru agricultură. Este vorba despre impozitele dure, impuse agricultorilor aceștia trebuie să plătească statului sume care reprezintă o treime din subvenția primită de la Uniunea Europeană. Un agricultor român datorează statului următoarele taxe impozit de 16, indiferent dacă obține profit sau pierdere, contribuție pentru asigurări de sănătate 5,5, contribuție pentru asigurări sociale și, nu în ultimul rând, o taxă pentru a i fi atestată calitatea de producător. O mare parte din subvenția agricolă, ajunge așadar, în realitate, la bugetul statului român, nu la fermieri. Această politică fiscală a guvernului român este departe de a fi o politică în folosul agricultorilor, o politică destinată să sprijine agricultura românească.